Das heißt, die Bürger leisten sehr viel und bringen auch sehr viel ein.

Das müssen wir den Ländern, die heute offensichtlich das Thema sind, auch mitgeben Ohne strenge Fiskalpolitik und starke Eigenleistungen wird es wohl nicht gehen.